Zacieśnianie więzów poprzez zwiększenie wymiany handlowej i wzrost inwestycji oceniam jako kluczowe dla gospodarek państw członkowskich. Jest to szczególnie ważne w obliczu konkurencji w postaci choćby rosnącej potęgi gospodarczej Chin. W procesie negocjacyjnym warto zwrócić uwagę na sprawy związane z ochroną konsumentów, gdyż przepisy w tym zakresie wciąż różnią się w poszczególnych państwach. Przykładowo, mając na względzie zdrowie obywateli, należy stanowczo ograniczać produkcję organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Istotnym osiągnięciem byłoby trwałe udoskonalenie transportu, prowadzące do obniżenia kosztów podróży lotniczych. Postuluję również zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich krajów Wspólnoty, w tym mojego Polski. Mam nadzieję, że kompleksowa umowa handlowo inwestycyjna spowoduje szerokie otwarcie wzajemnych rynków i przyczyni się do wzrostu miejsc pracy oraz pobudzenia gospodarczego.